Señor Presidente, la adopción internacional inspirada en los principios de prevalencia del interés superior del niño y del respeto de sus derechos fundamentales resulta un medio apropiado para procurar una familia a los que no se les puede encontrar una familia en sus países de origen. El tráfico de seres humanos, la explotación sexual y la esclavitud laboral constituyen una terrible realidad que afecta a cientos de millones de menores. Veamos algunos datos hay más de ciento cuarenta y cinco millones de niños abandonados en el mundo solo en Rusia, más de seiscientos mil viven en la calle desde 1980, más de dos millones de niños han muerto en los conflictos armados más de seiscientos millones de niños viven en situación de extrema pobreza más de cinco millones mueren cada año

siete millones de niños están sometidos a esclavitud sexual en el mundo. Por todo ello, debemos impulsar mecanismos que favorezcan un instrumento de adopción internacional inspirado en la protección del menor, armonizando para ello los diferentes requisitos y procedimientos previstos en las legislaciones de los Estados miembros, aplicando singularmente